Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, le nostre esportazioni sono sotto attacco e lo sono ancora di più le nostre produzioni agroalimentari che, dopo la crisi dovuta all'embargo russo, devono pagare ancora una volta il conto di rappresaglie commerciali decise da altri. Signor Commissario, non possiamo farci cogliere impreparati. Quale strategia ha previsto la Commissione al fine di evitare una crisi di mercato che colpirebbe gravemente il nostro parmigiano, il nostro olio, il nostro vino? Dobbiamo dimostrare di essere al fianco dei nostri cittadini e delle nostre imprese e ottenere, come primo passo, un periodo di transizione sufficientemente lungo prima dell'eventuale applicazione dei dazi, scongiurando shock commerciali immediati per i nostri produttori. Ma questo non può essere sufficiente. Chiediamo di avviare subito le procedure necessarie all'attivazione della riserva di crisi, che è prevista dalla politica agricola comune per far fronte a queste situazioni.

E poi è necessario rafforzare il pacchetto promozione per dare una mano ai nostri agricoltori. Servono scelte ambiziose, caro Commissario, per proteggere adeguatamente produzioni strategiche dal punto di vista economico e sociale.